Pytanie tylko, czy to co my robimy, robimy dobrze? Dlatego zawsze na tej sali znajdzie się ktoś, niekiedy cała grupa, która nie jest w stanie utrzymać spójnej linii politycznej przez dłuższy czas. Stosujemy czasami metodę marchewki, czasami metodę kija. Zdecydujmy się przynajmniej na jakiś czas na zastosowanie jednego bądź drugiego, albo jednego i drugiego w dłuższej perspektywie czasowej. Zawsze jest tak, że Unia Europejska o tyle ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje na Białorusi w małym stopniu, ale ponosi że nie jest w stanie wobec reżimu w Mińsku utrzymać stałej linii.